Señor Presidente, soy concejal de un pequeño pueblo del centro de España y, si es verdad que el sector turístico supone una oportunidad para el conjunto de la Unión Europea, ésta es mucho más relevante para el conjunto de nuestras zonas rurales por tres razones la primera, porque diversifica la economía, suponiendo una nueva oportunidad para las mujeres y los jóvenes, lo que supone también una política para fijar la población en nuestras zonas rurales porque son actividades, también, totalmente complementarias de las actividades del sector primario, incluso las refuerzan en el caso del agroturismo, y porque, a diferencia del sector costero, no hay tanta estacionalización, por lo que también puede suponer nuevos empleos de mayor duración y de mayor calidad. Por eso quiero destacar que este informe no debe caer en el error de marcar una estrategia europea basada, una vez más, en el sector costero o en el sector urbano, y apostar por lo rural, sobre todo en lo que se refiere a su competitividad, a inversiones, a formación, a innovación, a su apuesta por la excelencia y la uniformidad de los criterios de calidad y por una mayor visibilidad, también, incorporando de manera transversal el turismo rural en todas y cada una de las acciones que lleva a cabo la Comisión.